Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Als wir im Dezember des letzten Jahres über den Haushalt dieses Jahres debattierten, wussten wir es bereits, und als Generalberichterstatterin für den Haushalt 2009 habe ich es auch in der Diskussion gesagt Wir würden es mit den Auswirkungen der Finanzmarktkrise und ihren Folgen für die Realökonomie in allen unseren Mitgliedstaaten zu tun bekommen.

Im April 2009 einigten sich das Parlament und der Rat auf die Finanzierung des ersten Teils der von der Kommission vorgeschlagenen Konjunkturspritze.

Euro zu stemmen, brauchten wir eine so genannte kleine Revision der Finanziellen Vorausschau. Wie auch sonst hätten wir die Mittel bei unserem eng geschnürten Finanzkorsett finden sollen?

Euro fehlten, sollten in diesem Herbst gefunden werden.

Wir haben Herbst, und dank einer ordentlichen Vermittlung zwischen Parlament und Rat zum Haushalt 2010 haben wir auch eine Lösung. Zu dieser Lösung trägt der Haushalt 2009 nicht unwesentlich bei.

Euro Verpflichtungsermächtigungen und 116,1 Mrd. Euro Zahlungsermächtigungen nicht gerade üppig ausgefallen ist. Wenn wir uns dann noch anschauen, auf welchen Haushaltszeilen die Kommission das nötige Geld gefunden hat, dann drängt sich einem einfach der Eindruck auf, dass die Kommission die Beschlüsse der Haushaltsbehörde einfach nicht ernst nimmt. Wenn ich daran erinnern darf Auch im Jahr 2008, als wir den Haushalt 2009 beschlossen, waren unsere Prioritäten Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, Wachstum und Beschäftigung. Darum hatten wir mehr Geld als von der Kommission veranschlagt auf Haushaltszeilen gegeben, die die soziale Dimension im Sinne der Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen und die Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen fördern sollten. Genau diese Haushaltszeilen werden aber geplündert, wenn es um Transfers oder um Berichtigungshaushalte geht. Ja, ist es denn zuviel verlangt, wenn wir die Kommission auffordern, die Beschlüsse von Parlament und Rat umzusetzen, sich anzustrengen, dass das Geld dorthin gelangt, wohin es soll, und dort seine positiven Wirkungen entfalten kann? Dabei ist doch das, was die Kommission uns als Haushaltsentwurf vorlegt, weder exakt gerechnet noch gut geschätzt! Im Jahr 2009 hatten wir über 50 Mittelübertragungen und 10 Nachtrags und Berichtigungshaushalte. Kann man da noch von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit reden?